Voorzitter, de overgang naar een duurzame samenleving kan alleen als we iedereen meenemen. Helaas is juist vandaag duidelijk geworden dat sommige regeringen daar niet in mee willen. Ze blokkeren op dit moment een wet voor schonere beleggingen.

Het is belangrijk dat we tot een sociaal en duurzaam klimaat komen. We willen niet een nog grotere kloof tussen arm en rijk en daarom ben ik blij dat er expliciet rekening gehouden wordt met klimaatarmoede. We moeten investeren in nieuwe banen voor mensen die nu nog in vervuilende industrieën werken, en we moeten banen creëren voor mensen die nog op zoek zijn naar werk. Daarom wil de Partij van de Arbeid dat de mededeling van vandaag uitmondt in een deal zodat we inderdaad het eerste continent zijn dat klimaatneutraal is in